Ja, hvala za besedo. Moram se odzvati na, nekatere, trditve, izrečene izjave kolege Meseca, namreč, prepričevati prepričanega seveda nima smisla, ostala bova sigurno vsak na svojem na svoji strani. Ampak vseeno, vi ste, v svoji izjavi pritrdili oziroma sami povedali, da se zavedate, da imate majhno strokovno ekipo, ampak neodgovorno je s tako omejenim strokovnim znanjem se lotiti spremembe, tako radikalnih sprememb ključnega zdravstvenega, sistema, ki se dotika vseh prebivalcev Slovenije. To je popolnoma neodgovorno početje. Očitali ste še, da naša ministrica v prejšnjem mandatu ni naredila ničesar ali pa dovolj, da sploh ni ... Res je, ni pripeljala zakona, ki bi ukinjal dodatno zdravstveno zavarovanje, v parlament. Zadeva se je ustavila v vladnih medresorskih usklajevanjih, to pa zato, ker so bila opozorila ministrov za finance, ministra Mramorja in potem njegove, naslednice Vraničarjeve, izjemno kritična. Opozarjala sta točno na to, kar je danes opozoril, tudi sedanji minister, na, na to, da je treba poskrbeti za dolgoročno vzdržnost, finančno vzdržnost zdravstvenega sistema. In to je zadeva, ki je ne smemo izpustiti izpred oči, in to je primarno. Če ne, se nam bo vse skupaj sesulo v prah, saj nismo daleč od tega. Hvala.